Signor presidente, onorevoli colleghi, signora Commissario, voglio anche io ringraziare i relatori perché questa risoluzione esprime con realismo, ma anche con forza, l'auspicio che si possa finalmente arrivare a quella spinta risolutiva a livello globale, per affrontare le sfide che premono e che su cui devono essere trovate delle soluzioni concrete. Di fronte alle incertezze e ai cambiamenti del nostro modo di pensare la globalizzazione, che è globalizzazione anche del male purtroppo come stiamo sperimentando con particolare dolore in questi giorni l'appuntamento di Nairobi acquista un'importanza ancora maggiore, perché potrebbe essere l'occasione per fare emergere il volto positivo di questa globalizzazione. Una globalizzazione in cui si rafforzi il sistema multilaterale, la cui finalità sia la condivisione di regole eque e inclusive e in cui si tengono in considerazione le necessità e i bisogni dei paesi meno sviluppati, e in cui ci si concentri sullo sviluppo economico, certamente, ma anche sociale, ambientale e umano, in senso lato.